Ja, hvala lepa. Poglejte, tako Računsko sodišče kot MJU , pa tudi nenazadnje, torej Računsko sodišče, so povedali, da je, so lekarne podvržene pravilom javnega naročanja. In, po nekem mojem skromnem poznavanju Kazenskega zakonika menim, da obstajajo razlogi za sum, da so bila lahko storjena določena kazniva dejanja v teh primerih, predvsem oškodovanje javnih sredstev in tudi zloraba uradnega položaja, uradnih pravic. Torej, vse, v tem času smo pravzaprav pričali praktično vsak dan. Pred nosom dogajajo neka kazniva dejanja ali prekrški, v zvezi s tem pa na neki način ne ukrepamo. En sam obdolžilni predlog, ki je bil do sedaj podan, je pravzaprav premalo. To je približno tako, kot če bi se jaz vsak dan pripeljal v rdečo luč ali pa v radar, bom verjetno plačal vsakič kazen. Zato je prav, da organi pregona in seveda tudi, Ministrstvo za zdravje prične izvajati konkretne ukrepe za to. Torej, jaz se strinjam s tem, da, lekarne pač niso ustanovljene s pridobitnim namenom , vendar, mi moramo zavedati se , zavedati, da zdravstvena zavarovalnica plačuje, lekarnam pravzaprav, vsa zdravila in ne upošteva tistega popusta, ki ga naknadno obračunajo , odračunajo dobavitelji. In to ostane lekarnam in to bi lahko šteli kot neko pridobitno dejavnost. Torej, poleg tega, da je naloga ministra, Ministrstva za zdravje, ne samo, bi reku, nemotena dobava zdravil, pa je tudi zakonito ravnanje. Zaradi tega predlagam in apeliram na vse, da se tole mora ZZZS pričeti zavračati vse račune javnih lekarniških zavodov, ki nabavo zdravil izvedejo brez ustreznega postopka javnega naročanja, da pristojne institucije ukrenejo vse svojih pristojnostih, da se preganjajo prekrški in kazniva dejanja, in pa porabe k splošnega dogovora za pogodbeno leto dva tisoč devetnajst, kjer se pač naknadno pridobljen dopust upošteva pri plačilu s strani zdravstvene zavarovalnice. Hvala lepa.